Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, und es ist ein großartiger Erfolg für und die Aber wieviel ist dieser Beschluss wert, wenn beim Mehrjährigen Finanzrahmen faule Kompromisse drohen? Statt über Kommazahlen zu feilschen, geht es um die Zukunft unseres Kontinents, und wir werden unsere Zukunft nur europäisch gestalten können. Der finnische Vorschlag für den Finanzrahmen ist dafür zu schwach. Wer bei 25 Klimainvestitionen bleibt, wird dafür sorgen, dass der Green Deal scheitert, und ohne deutlich mehr für Forschung und Digitalisierung werden wir auch weltweit den Anschluss verlieren. Eine klimagerechte Landwirtschaft, klimaneutrale Industrie, energetisch sanierte Gebäude, schnelle und günstige Bahnverbindungen Alles das muss finanziert werden und für alles das brauchen wir Platz im Finanzrahmen. Deshalb möchte ich nicht nur den Rat, aber auch Sie, Frau von der Leyen auffordern, Ihren Vorschlag zum Green Deal an den Finanzrahmen anzupassen. Lassen Sie uns das gemeinsam machen.